Mijnheer de voorzitter, de Commissie wil alle regels over aankopen via internet harmoniseren en er één grote markt van maken. Dat is bepaald niet onlogisch, maar het is heel veel tegelijk en dat betekent ook dat de concrete problemen voor het mkb en ook voor consumenten soms toch niet worden opgelost.

De Commissie erkent dat het voor mkb bedrijven vaak moeilijk is om goed zichtbaar te zijn in de resultaten van zoekmachines, zoals Google, of op prijsvergelijkingssites.

Hoewel dat voor het mkb een acuut probleem is, gaat de Commissie eerst een half jaar verder studeren om te zien of dat via zelfregulering op te lossen is.

Een heel ander voorbeeld een praktisch probleem waar consumenten tegenaan lopen zijn de woekerprijzen voor concertkaartjes. In haar voorstellen hamert de Commissie op de regel dat een website die dat soort kaartjes aanbiedt voor alle consumenten in de Europese Unie dezelfde prijs moet rekenen. Dat is mooi, maar een veel groter probleem is het gebrek aan transparantie van de verschillende aanbieders van kaartjes. Zo kan het voorkomen dat grote partijen ondershands worden doorverkocht en de kaartjes op de site van de organisatie zijn uitverkocht, maar via andere handelaren op internet worden aangeboden tegen woekerprijzen.